Spoštovana predsednica, predstavniki vlade, kolegice in kolegi. Revizorska panoga se je ob izbruhu krize leta dva tisoč osem znašla na udaru kritik, da je na sistemski ravni spregledala luknjo v bilancah bank in finančnih družb. Evropska unija je zato leta dva tisoč štirinajst sprejela direktivo o revidiranju, ki bo zagotovila večjo neodvisnost in boljšo kakovost dela revizorja v bankah, zavarovalnicah in družbah, ki trgujejo z vrednostnimi papirji. Žal je vsem tem času še vedno nismo prenesli v naš pravni red, zato je februarja Evropska komisija vložila tožbo, v kateri je za Slovenijo zahtevala dnevno denarno kazen v višini skoraj osem tisoč evrov od datuma razglasitve sodbe. Ključni cilji, ki jih zasleduje predlog novele, se v primerjavi z veljavnim zakonom bistveno ne spreminja in so: natančno pojasniti vlogo pooblaščenega revizorja, krepiti neodvisnost in strokovno skrbnost pooblaščenega revizorja, olajšati čezmejno upravljanje storitev obvezne revizije v EU, prispevati k bolj dinamičnemu revizijskemu trgu v EU, ter izboljšati nadzor nad pooblaščenimi revizorji ter usklajevati revizijski nadzor s strani pristojnih organov Evropske unije. Gre torej za ukrepe, ki bodo krepili revidiranje, ki ima po našem prepričanju pomemben vpliv na transparentno delovanje gospodarstva, na njegovo učinkovitost in stabilnost. Trenutne rešitve n v noveli so namenjene čimprejšnjemu prenosu direktive, verjetno pa se bo po sprejemu predloga novele čim prej pristopilo k preučitvi in pripravi rešitev za celovito prenovo Zakona o revidiranju, saj se je v preteklosti že pokazala potreba po tem. Seveda pa morajo biti k temu povabljeni vsi relevantni deležniki. Zaradi naštetih razlogov bomo v poslanski skupini Lista Marjana Šarca predlagani zakon podprli.